peuvent vivre sous terre si, et seulement si, on ne vient pas anéantir cet écosystème avec des produits chimiques et en surexploitant ces sols. Alors, oui, il faut une transition écologique dans l'agriculture pour permettre de réinstaurer les équilibres naturels et de lutter ainsi contre le changement climatique. Des sols sains, tout comme l'air et l'eau, sont essentiels à la vie, à la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique.